Monsieur le Président, Monsieur le Commissaire, chers collègues, alors que partout en Europe, le secteur agricole vit des heures incertaines, je veux moi aussi saluer le travail efficace et énergique de mon collègue Paolo De Castro, mais aussi des rapporteurs, soutenu par la Commission européenne.

Il va permettre aux agriculteurs de mieux vivre du fruit de leur travail et c'est tant mieux fini les annulations de dernière minute pour des biens périssables ou les modifications unilatérales d'un accord. Désormais, les détaillants vont devoir se plier aux exigences européennes et cesser les pratiques abusives. Vous le savez, aujourd'hui, les agriculteurs européens touchent moins d'un quart de la part de la valeur du produit agricole.

En fait, si nous voulons réussir la transition agroécologique et valoriser les productions locales, il est impératif de rééquilibrer le rapport de force en faveur des petits opérateurs. Aussi ce texte, cette directive très attendue, représente un premier pas pour une meilleure répartition de la valeur au sein de la chaîne agroalimentaire et je formule le vœu, très sincèrement, que cette directive, qui ne s'arrête d'ailleurs pas à nos frontières, soit mise en œuvre efficacement dans tous les États membres.